La maggior parte degli enti locali italiani ha dovuto assistere a una situazione surreale, poiché alla mancanza di fondi per gli enti locali si contrapponeva uno scenario in cui ingenti risorse erano disponibili ma non utilizzabili, sospese per ragioni del tutto incomprensibili. Bisogna affermare con convinzione che il patto di bilancio, in questo caso, si è dimostrato inadeguato ad affrontare le sfide poste dalla crisi. Solamente un patto per la crescita che consenta importanti investimenti a livello di Unione potrà rappresentare una soluzione adatta. Oggi si è d'accordo sul fatto che senza investimenti l'austerità fiscale e i tagli di bilancio non possono rivitalizzare l'economia.